virðulegi forseti ég bregst við orðum formanns allsherjarnefndar þar sem hann fjallar um þörfina á verklagsreglum og bregðast við ábendingum sem koma við í skýrslum frá stofnunum sem undir alþingi heyra við höfum rætt þetta í morgun við höfum verið að ræða skýrslu ríkisendurskoðunar og erum núna að ræða skýrslu umboðsmanns alþingis einmitt þetta það eru gefnar út skýrslur það geta verið stjórnsýsluúttektir eða það geta verið skýrslur um tiltekin einstök mál staðan er þannig í dag að það er ekkert sem tryggir að það sé farið að ábendingunum eða það er heldur ekkert sem tryggir að það breytist verklag í ráðuneyti þegar verið er að gagnrýna eitthvað ferli en það er á ábyrgð alþingis að finna tæki til að farið sé að þessum ábendingum að það sé ekki aðfinnslur eða gagnrýni á ferli sem endar einhvers staðar og verður ekkert gert með það formaður allsherjarnefndar nefnir að ráðuneyti og stofnanir eigi að taka upp einhvers konar verklagsreglur um hvernig brugðist sé við og ég tek undir það með honum mér finnst þetta góð ábending en jafnframt þarf alþingi að tryggja að það sé farið að þessum ábendingum ef til vill þurfum við að vera með einhvers konar sérstaka nefnd hér það hefur verið nefnd rannsóknarnefnd alþingis sem mundi taka skýrslur eins og þær sem við höfum hér vísað til í umræðunni í morgun að einhverjum tíma liðnum og kanna hvernig var farið með þær ábendingar hvernig var brugðist við þeirri gagnrýni sem hér var á ferð en ég fagna því líka að háttvirtur fimmti þingmaður reykjavíkurkjördæmis suðurs sólveig pétursdóttir nefndi það sérstaklega að hún mundi vísa skýrslu ríkisendurskoðunar til nefndar og óska eftir að yrði fjallað um hana þar það er nýmæli eftir því sem ég best veit ég fagna